Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, je suis très heureux de cette opportunité, qui sera probablement la dernière pour moi, dans cette législature, de dresser devant vous le bilan de notre combat commun pour une fiscalité plus juste.

La commission TAX3 s'est réunie à trente quatre reprises, a réalisé cinq missions d'enquête, a auditionné des centaines d'experts et a commandé six études sur des sujets spécifiques, qui ont été ensuite méticuleusement analysés. Le rapport dont nous débattons aujourd'hui prolonge le travail de la précédente commission d'enquête PANA et vient conclure un mandat de douze mois.

Au cours de ces quatre dernières années, je pense que nous pouvons dire que nos deux institutions sont devenues des alliés naturels dans le combat pour la justice fiscale. Ce dernier rapport trace une feuille de route pour que ce combat, avec un autre Parlement, avec sans doute un autre commissaire, avec une autre Commission en tout cas, se poursuive. J'espère que cela nous inspirera tous. Pour ouvrir le débat, je souhaiterais réagir aux recommandations les plus emblématiques du rapport dans le domaine de la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale ainsi que le blanchiment de capitaux. Je l'ai déjà dit mille fois ici le système fiscal international n'est plus adapté à la réalité du vingt et unième siècle.

J'ajoute qu'ils ont eu un mérite, effectif déjà, qui était d'avoir accéléré les discussions internationales. C'est désormais à ce niveau que le travail va se poursuivre et, naturellement, l'Union européenne et la Commission vont s'y investir. Ces discussions vont s'articuler, nous le savons, autour de deux grands piliers, qui iront au delà de l'économie numérique la révision des règles d'attribution des profits et des droits taxés et l'instauration de nouvelles règles d'imposition minimum. Pour peser dans cette discussion, et c'est la volonté de l'Union, nous devons garder en tête que nous ne sommes pas un simple ensemble de vingt sept, et qui sait, peut être vingt huit États membres. Nous représentons un marché intégré, riche de 500 millions de consommateurs, avec un pouvoir d'achat en moyenne très élevé et c'est là notre atout sur la scène mondiale.

Parler d'une seule et même voix permettra à l'Union européenne de mieux défendre ses intérêts, de mieux faire valoir ses engagements une fiscalité simple, propice à l'investissement, mais aussi, et avant tout, une fiscalité juste.

C'est la liste la plus importante à l'échelle internationale. Mais le succès réside surtout dans le processus, dans la méthode de dialogue utilisée, dans les très nombreuses réformes qu'elle a permises. Des dizaines de juridictions, partout dans le monde, ont coopéré avec nous et ont mis en place, soit pour sortir de la liste, soit pour éviter d'y entrer, de réelles réformes fiscales. Désormais, la situation des pays qui n'ont pas d'impôt sur les sociétés ou qui proposent un taux zéro est prise en compte, à la fois par l'Union européenne mais là encore, nous avons influencé le débat international et aussi par l'OCDE.

Je maintiens qu'il n'y a pas, au sens des standards internationaux de bonne gouvernance, de paradis fiscaux dans l'Union européenne. Affirmer le contraire affaiblit en vérité l'effort que nous avons fait ensemble pour faire adopter, par exemple, l'échange d'informations partout dans l'Union européenne. Il y a eu des progrès dans la transparence. Cela ne suffit pas pour que tout soit parfait, je vais parler moi même de trous noirs fiscaux. Disons qu'il y a encore un certain nombre de pays et là, nous nous retrouvons qui ont des pratiques qui sont trop favorables à l'optimisation fiscale ou à la planification fiscale agressive. Pour lutter contre ces pratiques fiscales agressives intra européennes, que je réfute, que je refuse, que je condamne, nous disposons d'autres instruments que d'une liste la législation européenne, que nous avons considérablement renforcée, le code de conduite, les procédures d'aide d'État, le Semestre européen. Entre nous, il y a une nuance, mais en vérité il y a surtout un très large accord. Je pense qu'il nous faut impérativement renforcer ces instruments et continuer d'améliorer notre législation pour aller vers plus de justice et vers plus de transparence fiscale dans l'Union européenne. Lorsque les impôts ne sont pas collectés, nous savons bien que ce sont les plus fragiles, les plus vulnérables, les plus pauvres qui sont privés des biens publics dont ils ont besoin. Et c'est le consentement à l'impôt qui est menacé. Si les plus riches ne paient pas d'impôts, alors pourquoi voudrait on que les plus modestes s'en acquittent volontiers? Nous pouvons aller encore plus loin pour éliminer les pratiques fiscales néfastes. Je pense d'abord aux rulings, aux multinationales qui en abusent pour transférer leurs bénéfices. Afin d'éviter cela, nous devons nous assurer que nos règles de transparence s'intègrent au travail quotidien des inspecteurs des impôts. La coopération administrative doit être renforcée, en s'assurant que les États membres y consacrent les moyens nécessaires car, nous le constatons avec le tout récent scandale, la défaillance de la coopération a pu créer des opportunités qui ont été dûment exploitées. Je pense aussi aux conseillers fiscaux qui jouent un rôle clé dans l'élaboration des montages de planification fiscale agressive. Nous avons introduit, ensemble, des règles qui visent à améliorer la transparence sur ces montages à l'égard des administrations fiscales à partir du 1er juillet 2020, qui seront accessibles aux administrations fiscales de l'Union, c'est un progrès très significatif. Il faudra, là encore, être très vigilant sur la mise en œuvre. Je pense ensuite à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Sous l'impulsion de ma collègue, Véra Jourová, d'importantes avancées ont été obtenues, qu'il s'agisse de la directive antiblanchiment ou du droit d'accès aux informations pour les États membres. Je pense enfin à la lutte contre la fraude à la TVA. Nous avons renforcé le pouvoir des administrations nationales en matière de détection précoce de la fraude en matière d'enquête, nous avons favorisé le partage et l'exploitation de l'information fiscale et douanière, mais également la coopération entre les agences d'Eurofisc, celles d'Europol et l'Olaf. Nous poursuivrons pour rendre Eurofisc encore plus réactif, je crois qu'il y a là une piste pour l'avenir qui est très importante. Je ne veux pas être exhaustif ici, votre rapport se suffit à lui même, mais, en conclusion, je voudrais m'arrêter sur une recommandation emblématique du rapport, qui est aussi pour moi une forme de message politique pour les élections européennes, pour le prochain Parlement, pour la prochaine Commission, pour le Conseil à l'avenir, il s'agit du passage progressif à la majorité qualifiée.

Je vois trois raisons qui rendent, non seulement nécessaire, mais vital, le passage de l'unanimité à la majorité qualifiée en matière fiscale.

des décisions fiscales prises dans l'Union européenne. Le Parlement européen je sais que vous y êtes attachés serait colégislateur des intérêts de tous les Européens car vous êtes leur voix, et ils seraient ainsi mieux représentés. Enfin, le champ d'action de la politique fiscale en Europe serait élargi. J'ai parlé de biens publics oui, nous devons absolument avoir une fiscalité de l'énergie, de la lutte contre le changement climatique de l'impôt sur les sociétés. Je continue de militer pour l'assiette commune consolidée d'impôt sur les sociétés, et pour cela, nous avons besoin du vote à la majorité qualifiée. Nous pourrons aussi poursuivre des objectifs sociaux plus larges. J'ai parlé de la protection de l'environnement, je pense aussi à la régulation des marchés financiers. J'appelle donc le Parlement européen, mais aussi les partis politiques européens qui le composent, à s'emparer de cette proposition, à faire vivre le débat, car cette réforme est aussi une façon pour votre institution, non seulement de renforcer ses pouvoirs, mais de faire entendre une voix que les États membres ont parfois du mal à écouter, celle de l'intérêt général européen. Et si demain, dans le prochain Parlement européen, il y a une majorité aussi large pour cette proposition que celle qui aujourd'hui se bat pour la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale, alors ce sera un progrès considérable pour la démocratie, pour l'efficacité, et cela changera profondément, et la règle du jeu et le jeu lui même.